frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt með síðari breytingum í frumvarpi þessu er lagt til að heimila bílaleigum tímabundið að reikna innskatt af kaupverði notaðra fólksbifreiða þó svo að virðisaukaskattur hafi ekki verið lagður á við sölu viðkomandi bifreiða til bílaleigunnar í því efnahagsástandi sem nú ríkir í þjóðfélaginu hafa verið miklir rekstrarerfiðleikar hjá bílaleigum og hefur bílafloti þeirra minnkað töluvert milli ára þannig voru sex þúsund sjö hundruð bílaleigubílar skráðir árið tvö þúsund og átta en sex þúsund tvö hundruð í ágúst tvö þúsund og níu og er áætluð þörf samkvæmt upplýsingum frá samtökum ferðaþjónustunnar um það bil átta þúsund sjö hundruð bifreiðar fyrir árið tvö þúsund og tíu mikið framboð er af notuðum bifreiðum um þessar mundir og fjármögnun nýrra bifreiða er kostnaðarsöm og erfið fyrir bílaleigurnar vegna veikrar stöðu íslensku krónunnar fyrirsjáanlegt er að aukning verður í komu ferðamanna til landsins á þessu ári og stefnir því í að bílaleigur muni vanta bifreiðar til útleigu í verulegum mæli til að bregðast við þessu ástandi er lagt til í frumvarpi þessu að bílaleigur sem hafa rekstrarleyfi samkvæmt lögum númer sextíu og fjögur tvö þúsund um bílaleigur og kaupa notaðar fólksbifreiðar til útleigu geti reiknað innskatt af kaupverði bifreiðanna í þeim tilvikum þar sem virðisaukaskattur hefur ekki verið lagður á við söluna þar sem virðisaukaskattur er ekki tilgreindur á reikningi við kaup þessara bifreiða er lagt til að reiknaður innskattur nemi tuttugu komma þrjátíu og tvö prósent af kaupverði notaðrar bifreiðar þar sem um undantekningarákvæði er að ræða er talið rétt að takmarka fjölda þeirra bifreiða sem mega hljóta þessa meðferð í frumvarpinu er lagt til að hlutur þessara bifreiða í heildarflota hverrar bílaleigu verði ekki meiri en fimmtán prósent miðað við gildistöku

erfitt er að áætla með einhverri nákvæmni hversu hár innskattsdráttur bílaleiganna verður sem munu nýta sér þessa heimild verði frumvarp þetta að lögum sé miðað við þær forsendur að bílafloti þeirra aukist um fimmtán prósent í formi notaðra bifreiða eða um nálægt þúsund bifreiðar sem allar njóti innskatts og innkaupsverð þeirra sé að jafnaði eins og hálft til tvær milljónir króna nemur innskattsfrádrátturinn samtals um þrjú hundruð milljóna króna til lengri tíma litið má þó gera ráð fyrir að tekjutap ríkissjóðs vegna þessarar aðgerðar verði mun minna bæði vegna aukinna umsvifa bílaleiganna og endursölu bifreiðanna síðar með virðisaukaskatti það er mikilvægt að allt sé gert sem hægt er og þjóðhagslega skynsamlegt er til þess að styðja við bakið á þessari mikilvægu starfsemi það er sú þróun í gangi í ferðaþjónustunni að fleiri og fleiri ferðast á eigin vegum og kjósa að nýta sér bílaleigubifreiðar til að ferðast um landið miðað við þær horfur sem nú eru í ferðaþjónustunni og góðar bókanir er ærin ástæða til að ætla að veruleg vöntun verði á bílaleigubílum í sumar að óbreyttu það er að sjálfsögðu líka þjóðhagslega hagkvæmt að nýlegar eða nýjar bifreiðar jafnvel sem standa hér á plönum í stórum stíl verði þá frekar nýttar í þessu skyni og þessi aðgerð er einmitt ætluð sem

væri ákaflega æskilegt að það skýrðist á næstu vikum eða sem fyrst